Ja, hvala lepa. A veste, ko se pogovarjamo o najšibkejših, zlasti ko se pogovarjamo o najstarejših upokojenkah, ki so res, v naši državi med tistimi, ki so najbolj, ogrožene zaradi tveganja revščine, mislim, da se ne smemo pogovarjati o tem, od kod bomo vzeli, ampak se moramo potem pogovarjati o tem, bomo že nekje vzeli. Teh upokojenk je pri nas štiriinpetdeset tisoč, se pravi tistih, ki imajo pokojnino nižjo od praga tveganja revščine. Zakaj so se v takšnem položaju znašle? Mi smo danes odprli tudi temo, enakomernejše razporeditve opravljanja domačih tes, se pravi gospodinjskih del. In ja, to je eden izmed vzrokov zaradi katerega bi si ti gospe seveda zaslužile nekaj več na starost. Danes je že bil izrečen podatek o tem razmerju, kako ženske na teden opravimo dvainštirideset ur tega dela in moški osemindvajset, pa vendarle so, raziskave OECD pokazale, da Slovenija pravzaprav med tistimi državami, kjer so te razlike najmanjše, se pravi, so v drugih državah še večje. Ženske imajo nižje pokojnine tudi zato, ker so imele v času svoje aktivne dobe nižje plače, imajo nižje pokojnine tudi zato, ker v preteklosti niso bile zaposlene za polno, za polno, dobo in so delale, manj let, kot je to zahtevano, pa tudi zato, ker imamo ženske v Sloveniji v povprečju daljšo življenjsko dobo, torej preživimo naše može in, ostanemo same. In ta to enočlansko gospodinjstvo je tisto, ki tvega, ki največ tvega pri revščini, ampak ne ... to, kar smo danes rekli, namen Nove Slovenije je zagotovo dober. Če pa še enkrat preberemo zakon, kot so nam nas sami kolegi iz Nove Slovenije v bistvu napotili, da ga preberemo, pa ga dajmo prebrati. Jaz ne vem, kako ga vi berete, ampak jaz ga berem tako, da vi dejansko s tem četrtim členom vašega zakona izključujete od prejemanja gospodinjskega dodatka vse tiste, ki bi eventuelno lahko zaprosile za denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek. Torej, če kolegica Iva govori o ženski, ki prejema dvesto sedeminštirideset evrov pokojnine, danes velja, da ta gospa lahko zaprosi za varstveni dodatek. Namreč podatek, ki smo ga pridobili poslanci koalicije tudi z ministrstva za delo je, da je v zadnjem letu med upokojenci, ki ne dosegajo tristo dvaindevetdeset evrov samo devetindvajset takih, ki nimajo pravice zaprositi za varstveni dodatek iz kakršnihkoli že razlogov. Torej, danes ta gospa z dvesto sedeminštiridesetimi evri lahko zaprosi za varstveni dodatek in bo vsega skupaj pod črto prejela petsto sedeminsedemdeset evrov. Če bo za ta varstveni dodatek zaprosila pa po vašem predlogu, ne bo upravičena do gospodinjskega dodatka. Torej, če bo hotela prejeti, gremo analogijo, če bo hotela prejeti vaš gospodinjski dodatek, ne sme zaprositi za varstveni dodatek, torej bo skupaj prejela namesto petsto sedeminsedemdeset, kot to prejme danes, potem bo pa prejela tristo sedeminštirideset tako da v bistvu z vašim predlogom državni proračun prišpara v bistvu. Jaz to tako berem, pa me, pa me popravite, če se motim, ampak to vi počnete. Nekdo, ki ima danes petsto en evrov penzije, lahko zaprosi za varstveni dodatek in dobi razliko do petsto sedeminsedemdeset ki bo pa imel petsto evrov po vašem predlogu, pa ne bo imel pravice ne gospodinjskega dodatka pa ne do varstvenega, se pravi, vi dejansko s tem predlogom poslabšujete stanje, v katerem se nahajajo starejše upokojenke. Jaz res srčno upam, da narobe berem, ampak mislim, da ne, ker sem to zdaj že tolikokrat prebrala in sem šla vsako stvar računat, da ne vem zdaj, ali verjamem, da na zavajate namerno, da je res vaš namen dober, tako kot tako kot smo danes rekli, ampak vi dejansko ne prispevate s tem predlogom k temu, da bi se stanje tem upokojenkam izboljšalo, in tudi zelo težko si predstavljam, da bi želeli pokriti tako raznoliko problematiko, o kateri smo danes razpravljali, ki ni zgolj samo posledica neenakomerne razdelitve gospodinjskega dela, pa da bi jo lahko popravili v devetih členih. Torej tista pot, ki je prava za te starejše gospe, je zvišanje zajamčene pokojnine, je zvišanje vdovskega dodatka, tako kot smo tudi mi v naši koalicijski pogodbi predvideli in jaz trdno verjamem, da bomo seveda, to, uresničili. Sicer bi pa še nekaj izpostavila. Kljub vsemu, kar smo danes povedali, Slovenija je v tem trenutku na petem mestu med vsemi državami Evropske unije po socialni pravičnosti, pred Nemčijo in pred Avstrijo.